En accord avec la stratégie de Lisbonne pour l'emploi et la croissance, le Conseil a, dans ses recommandations sur la mise à jour 2009 des grandes orientations des politiques économiques des États membres, noté qu'il était impératif pour la Grèce d'intensifier ses efforts tendant à corriger les déséquilibres macroéconomiques et à remédier aux faiblesses structurelles de son économie. Le Conseil recommande à la Grèce d'augmenter la concurrence dans le secteur des services professionnels ainsi que les investissements en recherche et développement, d'utiliser les fonds structurels plus efficacement et de réformer l'administration publique, de prendre une série de mesures concernant le marché de l'emploi dans le cadre d'une stratégie intégrée en matière de